Madame la Présidente, il est de notre devoir de renforcer les actions de l'Union européenne au Burundi. Je vais me concentrer sur deux aspects les droits de l'homme et le contexte régional.

Cette décision s'ajoute à d'autres visant des ONG internationales qui dénoncent la dégradation de la situation au Burundi et envoie un signal de radicalisation du gouvernement. Nous devons protéger les défenseurs des droits de l'homme, les ONG internationales et la société civile burundaise. Et, en ce sens, j'appelle à l'adoption d'un plan urgent de normalisation de la situation des droits humains et des libertés fondamentales. Deuxièmement, nous ne pouvons pas laisser de côté le contexte régional, qui se dégrade de jour en jour. L'instabilité politique croissante en Afrique de l'Est approfondit la crise humanitaire et l'insécurité. Il est impératif que l'Union œuvre plus étroitement mais surtout avec des responsabilités clairement définies avec l'Union africaine, la Communauté de l'Afrique de l'Est et tous les partenaires internationaux à la reprise d'un dialogue inter-burundais afin de trouver une issue rapide et concertée à la crise que traverse le pays.